Mă voi referi la un aspect care a fost extrem de important pentru țările din grupul prietenilor coeziunii Connecting Europe Facility. Aici am făcut în așa fel încât sumele alocate acestui proiect esențial pentru viitorul Europei să rămână în anvelopa națională până la 31 decembrie 2016, și asta e o condiție ca statele membre să pregătească proiecte inteligente, proiecte cu substanță și la timp pentru ca, astfel, împreună să construim o mai bună conectivitate la frontierele statelor membre. Atât Fondul de coeziune, cât și FEDER au acordat o atenție cu totul deosebită consolidării capacității instituționale și administrative, fără de care este de negândit o mai bună implementare a politicii de coeziune. Aceste două elemente, alături de multe altele, ne dau motive solide, obiective ca mâine să votăm pachetul și îi invit pe toți colegii mei să facă acest lucru.